Handygate, Prism, Tempora irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir bei den großen wichtigen Dingen immer von Infrastruktureinrichtungen in den USA abhängig sind. Beim Thema GPS ist das ja auch nicht anders. Jedes Navigationsgerät, das wir heutzutage benutzen, erhält seine Funksignale von amerikanischen Satelliten. Seit langem haben wir auch vom Europäischen Parlament daher zu Recht gefordert, dass wir eigene europäische Strukturen aufzubauen haben. Galileo ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Anfang und ein wichtiger Schritt in diese Richtung, um unsere Unabhängigkeit vom amerikanischen GPS zu senken. Das Europäische Parlament hat sich über die vielen Jahre immer für eine ehrgeizige europäische Weltraumpolitik ausgesprochen. Ich erinnere mich sehr gut noch an die Anfangsschritte von Galileo. Auch wir im Europäischen Parlament haben immer für Galileo gekämpft, dafür, dass es eine Gemeinschaftsfinanzierung gibt.

Wir haben in Europa eine starke hochspezialisierte Weltraum und Zulieferindustrie.